Ich bewundere die Fähigkeit meiner Kolleginnen, das Lachen der beiden Kolleginnen dort drüben in einer bestimmten Weise zu interpretieren. Aber zurück zum Fall Ich glaube, die Debatte ist zu wichtig, um hier politisches Kleingeld daraus schlagen zu wollen.

Das ist die Aufgabe der Kommission, und ich stelle fest, dass die Kommission da manchmal ein wenig lasch vorgeht.

Zum Zweiten haben wir hier in Europa das Prinzip des Verursachers, der zahlen soll. Ich glaube, das ist ein sehr gutes und wichtiges Prinzip, und ich halte nichts davon, die Verantwortung für solche Fälle auf die öffentliche Hand abzuschieben.